Panie Przewodniczący! To, co proponuje to rozporządzenie, to jest krok w kierunku upaństwawiania internetu. Mam żal do sprawozdawczyni, która miała w tym Parlamencie reprezentować Partię Piratów, a rzeczywistości okazuje się raczej korsarzem na usługach superpaństwa europejskiego. Zapraszanie władz Unii Europejskiej do stymulowania badań skończy się tym, że te badania będą służyły usprawiedliwianiu ingerencji rządu, usprawiedliwianiu wtrącania się rządów i Unii Europejskiej do internetu. Kto płaci, ten wymaga po prostu. Dotowanie infrastruktury spowoduje, że Unia będzie miała pretekst do wydawania nakazów, zakazów w interesie ochrony tej infrastruktury, którą za własne pieniądze buduje. Wspieranie finansowe nowych firm uzależni je tylko od władzy i spowoduje, że długoterminowe inwestycje nie będą się opłacać, skoro państwo ciągle subsydiuje nowe podmioty. Siłą internetu jest jego niezależność nie potrzebujemy Unii Europejskiej, żeby żeby się obronić.